Elnök Úr! Az unió mindennapjait a remélt kölcsönös bizalom helyett súlyos belső megosztottságok terhelik. Ezek a megosztottságok megbéklyózzák az európai polgárok százmillióinak életét. Az Unió emiatt elvesztette vezető szerepét a világban. Ha nem nézünk szembe ezzel az alapvető problémával, a súlyos belső megosztottsággal, akkor minden tervünk csupán óhaj marad. Három javaslatot kívánok ezért megfogalmazni az Uniót legyengítő megosztottságok felszámolására. Mindenekelőtt véget kell vetni a tagállamokkal szembeni, politikai és ideológiai hidegháborúnak és a kettős mérce alkalmazásának. Szégyenteljes, amikor a koronavírus járvánnyal szemben sikeresen védekező, az emberek életét és egészségét megvédő tagállamot ócska hazugságok alapján hátba támadnak uniós intézmények és politikusok. Másodikként az Európai Bizottság tegyen javaslatokat az Unión belüli intézményes megosztottság felszámolására. Kezdeményezze, hogy valamennyi uniós tagállam polgárai szabadon dolgozhassanak, egyformán hozzáférhessenek a más országokban történő szabad munkavállalás lehetőségéhez. Haladéktalanul tegyen a Bizottság javaslatot a közép és kelet európai kis és középvállalkozásokat hátrányosan megkülönböztető jogszabályok, így a szállítás és a szállítmányozás területén, a megosztottsághoz vezető versenyhátrányok megszüntetésére. És azonnal szülessen döntés, Bulgária, Horvátország és Románia schengeni csatlakozásáról. Évtizedes uniós tagságuk ellenére, ezeknek az országoknak a polgárai még mindig kirekesztettek a schengeni rendszerből. Ez az állapot szomorú szimbóluma az Unió megosztottságának. És harmadikként az Európai Bizottság végre olyan új jogalkotási javaslatokat fogalmazzon meg, mindenekelőtt a klímavédelem, az úgynevezett szociális pillér és a bevándorlás kérdéseiben, amelyek nem újabb és még a jelenleginél is mélyebb megosztottsághoz, további ideológiai vitákhoz vezetnek, hanem amelyek a tagállamok és az uniós intézmények széles körű támogatását élvezik.